Poslanec Kamar, jaz si res ne znam predstavljati podjetja, ki bi doniralo v svojo izgubo oziroma v svojo škodo. Meni se zdi logično in normalno, da mora podjetje najprej ustvariti neki dobiček, da ta dobiček potem lahko preko donacij deli naprej. Jaz si drugega ne znam predstavljati.